hæstvirtur forseti það hefur komið hér fram í skýringum hæstvirts forseta að hann ætli að halda hér fundi áfram fram yfir miðnætti við teljum það ekki ráðlegt í ljósi þess að hér eru auðvitað mörg mál sem þurfa vandaða umfjöllun og óþarfi að það sé verið að gera það hér í skjóli nætur þess vegna við erum tilbúin að vera hér til miðnættis en ekki fram yfir miðnætti ég skil atkvæðagreiðsluna svo að hæstvirtur forseti sé að leggja